L'intégration économique doit s'accompagner d'un pacte social européen garantissant une protection sociale de qualité, des mesures d'emploi pour les jeunes, des salaires décents, un accès universel garanti aux services de santé, de formation et d'éducation et à des services publics de qualité ainsi qu'à un logement décent pour tous. Les réponses à la crise ont été, jusqu'à présent, des réponses de court terme, principalement basées sur des mesures d'assainissement budgétaire, aggravant ainsi la situation des personnes les plus faibles et les plus défavorisées. Par cette résolution, nous soulignons l'urgence d'investissements sociaux dont le rôle contracyclique permettra d'assurer une vie décente à tous les citoyens. Nous avons besoin d'une politique européenne associant les partenaires sociaux et la société civile. La gouvernance économique doit intégrer la définition et le respect d'indicateurs sociaux structurels pour évaluer les politiques sociales des États membres et encadrer leur évolution.